herra forseti ég vil í upphafi míns máls nota tækifærið og þakka forsætisráðherra fyrir hans skýrslu um stöðu efnahagsmála og aðkomu alþjóðagjaldeyrissjóðsins nú þegar ríkisstjórn íslands hefur tekið þá skynsamlegu ákvörðun að leita aðstoðar alþjóðagjaldeyrissjóðsins vegna þeirrar stöðu sem upp er komin í íslensku efnahagslífi blasir við ný staða hér á landi staða þjóðarbúskaparins er allt önnur og verri en hún var fyrir ekki lengri tíma en mánuði síðan allar áætlanir í rekstri ríkis sveitarfélaga fyrirtækja og fjölskyldna eru í uppnámi þess vegna er nauðsynlegt að stokka spilin upp á nýtt og taka ákvarðanir um það hvernig leysa beri úr þeim vanda sem við blasir annars vegar og hvernig eigi að haga því uppbyggingarstarfi sem fram undan er hins vegar hagfræðiprófessorarnir gylfi og jón daníelsson bentu á það í grein sinni í morgunblaðinu á mánudaginn að lýsa mætti þeim ósköpum sem hér hafa dunið yfir á síðustu vikum við náttúruhamfarir og undir þá lýsingu er óhætt að taka fjármálakerfið er hrunið gengi gjaldmiðilsins er hrunið vextir eru himinháir verðbólga líka eignir brenna upp fasteignaverð fellur

örskömmum tíma það er engin ástæða til að draga fjöður yfir það að eitthvað mikið hefur farið úrskeiðis sem leitt hefur til þess og þeirrar stöðu sem uppi er og þeirrar staðreyndar að ísland hefur þurft að leita til alþjóðagjaldeyrissjóðsins eftir aðstoð á næstu missirum er fyrir séð að þær byrðar sem þjóðin þarf að bera verða þyngri en áður þær byrðar eiga almenningur og fyrirtækin í landinu að mínu mati hins vegar ekki að bera ein ríkið og sveitarfélögin þurfa ekki síður að bera þau þó svo það megi halda því fram með góðum rökum að ýmsir aðilar hafi gengið of hratt um gleðinnar dyr í góðærinu þá eru hvorki ríki né sveitarfélög saklaus af því að hafa tekið þátt í gleðinni sú aðstoð sem óskað hefur verið eftir hjá alþjóðagjaldeyrissjóðnum kallar á nýja efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar ríkisfjármál þarf að endurskoða nánast frá grunni fjármálakreppan sem nú geisar mun hafa það í för með sér að tekjur ríkisins munu dragast verulega saman því er ljóst að það þarf að grípa til aðgerða til þess að endar náist saman í ríkisfjármálunum þar eru tvær leiðir einkum nefndar önnur er sú að hækka skatta á fólk og fyrirtæki til að standa undir útgjöldum ríkissjóðs hin er sú að draga úr ríkisútgjöldum það þarf að hugleiða afar vel herra forseti hvernig við þessum aðstæðum verður brugðist sjálfum hugnast mér síður að við fyrirséðu tekjutapi ríkissjóðs verði brugðist við með því að fækka skatta á almenning og fyrirtæki ég fæ ekki séð að það sé mögulegt að bæta aukinni skattheimtu á fólk og fyrirtæki ofan á yfirvofandi tekjufall atvinnuleysi gjaldþrot háa vexti og háa verðbólgu nóg er nú samt það má halda því fram með góðum rökum að sú kjaraskerðing sem nú þegar hefur orðið vegna verðbólgu feli í sér ígildi skattahækkana að mínu mati væri miklu skynsamlegra að draga verulega úr ríkisútgjöldum á flestum eða öllum sviðum eins og áður segir voru hvorki ríki né sveitarfélög saklaus að því að hafa verið þátttakendur í góðærinu þó verður að halda því til haga að ríkið greiddi upp skuldir sínar meðal vel gekk og það er mjög lofsvert og mestan heiður af því á núverandi hæstvirtan forsætisráðherra engu að síður hefur opinberum starfsmönnum fjölgað stjórnsýslan hefur þanist út laun hafa hækkað og ráðist hefur verið í ýmis kostnaðarsöm gæluverkefni og á þessu berum við öll ábyrgð líka háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon sem kvartaði yfir því áðan að menn skorti sjálfsgagnrýni ofan af þessu þarf að vinda herra forseti það þarf að draga saman í ríkisbúskapnum á flestum eða öllum sviðum og forgangsraða útgjöldum með skynsamlegum hætti í þágu þeirrar grunnþjónustu sem veita þarf almenningi og þeirra grunnstoða sem byggja skal þjóðfélagið á lúxusinn þarf hins vegar að setja á ís ég tel að niðurskurður útgjalda ríkisins eigi að bera það með sér að ríkið ætli að ganga á undan með góðu fordæmi og sýna með afdráttarlausum hætti að það ætli að skera niður eigin útgjöld svo fólkið og fyrirtækin í landinu sjái svart á hvítu að því verður ekki eigum ætlað að bera allar byrðarnar þar á ekkert að vera undanskilið og skilaboðin verða að vera skýr að mínu mati á til dæmis að fækka ráðuneytum og undirstofnunum þeirra starfslið hins opinbera má ekki vera fjölmennara heldur en nauðsyn ber á alþingismenn sem hafa ráðið sér aðstoðarmenn verða að sætta sig við að sjá á bak þeim auka þarf sveigjanleika í opinberum vinnumarkaði og veita yfirmönnum fyrirtækja ríkisins og stofnana aukið aðhald launakjör og önnur réttindi opinberra starfsmanna hvort sem er í stjórnsýslunni hjá fyrirtækjum ríkisins eða stofnunum þurfa að taka mið af efnahagsástandinu risnukostnað ríkisins og sveitarfélaga og öll hugsanleg fríðindi starfsmanna þeirra þarf að skera við nögl það þarf með öðrum orðum að skera af alla þá fitu sem fyrirfinnst í ríkisrekstrinum burt þar fyrir utan er auðvitað nauðsynlegt að endurskoða umfang verkefna og umsvif ýmissa ráðuneyta utanríkisþjónustuna þarf að endurskipuleggja ríkið sem þarf á aðstoð alþjóðagjaldeyrissjóðsins að halda er nú varla aflögufært til að veita þróunaraðstoð

ég fæ ekki betur séð en við þurfum að fresta því að byggja hátæknisjúkrahús og fleiri dæmi mætti telja við þurfum einfaldlega að skera niður á öllum sviðum niðurskurður eins og sá sem ég hef nefnt verður auðvitað ekki sársaukalaus hann verður mjög erfiður en menn verða að horfast í augu við það að hjá honum verður ekki komist hið opinbera verður að sníða sér stakk eftir vexti við þær aðstæður sem nú eru uppi við höfum því miður ekki efni á öðru samhliða þessum niðurskurðaraðgerðum er mikilvægt að stjórnvöld hugi vel að þeim atvinnurekstri sem eftir stendur eftir hrun fjármálakerfisins hinar kraftmiklu útflutningsgreinar þjóðarinnar sjávarútvegur og stóriðja ásamt ferðaþjónustu munu gegna lykilhlutverki við að afla þjóðarbúinu tekna í framtíðinni og þær þarf að vernda jafnframt þarf að auka framleiðslu innan lands til að afla aukinna tekna og leita allra leiða til að efla erlenda fjárfestingu í landinu það verður meðal annars gert með því að nýta þær auðlindir landsins sem í dag standa ónýttar svo að þær skili þjóðarbúinu tekjum það þarf að virkja þann sköpunarkraft og þekkingu sem býr í fólkinu í landinu og efla nýsköpun til atvinnusóknar á öllum sviðum nú er mikilvægt herra forseti að það sé haldið vel á spöðunum og ígrundað vel og vandlega með hvaða hætti stjórnvöld ættu að grípa til aðgerða til að leysa úr þeim viðfangsefnum sem við blasa meginverkefnið hlýtur að vera það að styðja við bakið á þeim fyrirtækjum sem hér starfa standa vörð um hag almennings efla verðmætasköpun í landinu verja störf og koma í veg fyrir að ungt og vel menntað fólk finni kröftum sínum farveg í öðrum löndum leiðin til að ná þessum markmiðum er að mínu mati ekki sú að leggja auknar byrðar á fólkið í landinu og fyrirtækin í landinu við eigum að skera niður útgjöld ríkisins skera burt alla fitu sem þar fyrirfinnst og ekki síst hjá okkur sjálfum stjórnvöldum